Es ist heute schon viel Wichtiges und Richtiges gesagt worden, und uns allen muss klar sein Der europäische Wald kann das weltweite Klima sicherlich nicht retten. Aber wir zeigen heute, dass wir es ernst meinen, wenn wir über die Lage des Waldes in Europa reden und vor allem nach Lösungen suchen.

Wenn Bäume absterben es ist mehrfach gesagt worden binden sie kein neues CO2 mehr. Deshalb ist es wichtig, dass wir den Wald als den nachwachsenden Rohstoff als wunderbaren Rohstoff begreifen, der er ist, einmal zum Schützen, aber auch zum Nützen. Ich plädiere abschließend dafür, dass wir alles tun müssen, um Millionen neuer Bäume in Europa eine Chance zu geben und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer europäischen Strategien zu animieren, den Ball ganz oben auf die Agenda zu setzen.